Señora presidenta, la investigación y la innovación son esenciales si queremos ganarle la batalla al cáncer. Y es precisamente en este ámbito donde este Parlamento puede jugar un papel fundamental. Porque es este Parlamento el que puede exigir, por ejemplo, que el programa Horizonte Europa contenga los fondos suficientes para que nuestros investigadores puedan trabajar. También necesitamos una mejor coordinación entre los centros de investigación, los hospitales, los pacientes y las empresas, para que se puedan desarrollar nuevos medicamentos, y que estos lleguen al mercado en el menor tiempo posible y no dejen a nadie atrás. Y es aquí, también, donde tenemos que legislar para permitir la aplicación de nuevas tecnologías, como puede ser el uso de la inteligencia artificial en los datos de los pacientes, eso sí, asegurándonos de que se van a respetar escrupulosamente sus derechos. En definitiva, yo quería dar un mensaje a la ciudadanía de que, desde las instituciones europeas, vamos a trabajar juntos para asegurarnos de que los investigadores van a contar con todos los recursos suficientes para luchar contra esta terrible enfermedad.